frú forseti góði íslendingar hæstvirtur forsætisráðherra hefur ú flutt frábæra stefnuræðu sína hún var að vísu ekki alveg eins skemmtileg eins og ræða háttvirts þingmanns

en í hverju felast þessi lífsgæði felast þau í því að eiga sem flesta jeppa og bílastæði fyrir utan fjögur hundruð fermetra einbýlishús eða eru raunveruleg lífsgæði þau að við getum andað að okkur hreinu lofti og að hér ríkir jafnrétti ekki bara í orði kveðnu að við berum umhyggju fyrir náunganum en séum ekki í sífelldu kapphlaupi um að hafa það betra en hann eru lífsgæðin ekki fólgin í því að börnin okkar séu velkomin í þennan heim og ekki taki á móti því auglýsingaflóð og skrum um hluti sem enginn þarf á að halda að gamla fólkið geti áhyggjulaust notið elliáranna grunnlífeyrir aldraðra á íslandi í dag er um tuttugu þúsund krónur er hægt að lifa af þeirri upphæð sem þeir tekjulægstu af ellilífeyrisþegum og öryrkjum eru skömmtuð er það með þessu móti sem við þökkum þeim sem við hafa alið okkur upp auðvitað ekki það er skammarlegt hvernig við höfum látið lífeyrisþega sitja á hakanum meðan forstjórar þessa lands fá milljónir í mánaðarlaun það er kominn tími til þess að við jöfnum lífskjörin í landinu í stað þess að auka ójöfnuð eins og þessi ríkisstjórn hefur gert og ætlar að halda áfram að gera með enn meira offorsi en hingað til en það er hægt að gera hlutina á annan hátt vinstri hreyfingin grænt framboð er með tillögur um að lækka og fella niður fjármagnstekjuskatt hjá þeim sem lítið sparifé eiga en láta en láta þá í staðin bera byrðarnar sem eiga fúlgur fjár þeir geta vel borgað átján prósent fjármagnstekjuskatt án þess að finna mikið fyrir því þessi ráðstöfun er raunveruleg kjarabót fyrir þá sem minnst eiga og helst þurfa á skattalækkunum að halda gjaldfrjáls leikskóli er annað dæmi um það sem við í vinstri grænum leggjum áherslu á og sýnum með því móti að við

en í því mikla kerfi er hægt að spara háar fjárhæðir til dæmis með því að skoða lyfjakostnaðinn og leita nýrra leiða við að bæta heilsu þjóðarinnar dæmi um óþarfa bruðl er framlag okkar í svokallaða friðargæslu þar ættum við í staðinn að styðja við alvöruþróunaraðstoð og hjálpa fátækasta fólkinu hvar sem er í heiminum svo að það geti hjálpað sér sjálft hvaða gagn komum við til með að gera í öryggisráði sameinuðu þjóðanna með eitt atkvæði sem mun kosta okkur fimm hundruð þúsund milljón hingað til höfum við verið taglhnýtingar bandaríkjastjórnar þegar kemur að utanríkisstefnu og sá stuðningur náði botninum í stuðningi davíðs oddssonar og halldórs ásgrímssonar við ólöglegt árásarstríð gegn írak stríð sem virðist engan endi ætla að taka hér er við hæfi að vitna í þjóðskáldið bubba morthens það fossar blóð í frelsarans slóð en faðir það er vel meint við vinstri græn erum eini flokkurinn sem kennir sig við femínisma og við erum stolt af því og það er við hæfi á þessu mikla afmælisári kvennabaráttu að svipta hulunni af launaleyndinni með því móti og engu öðru getum við stuðlað að jöfnum launum karla og kvenna góðir íslendingar ég á mér draum um þjóðfélag þar sem raunveruleg lífsgæði eru í forgrunni en ekki gerviþarfir þar sem réttlæti og jöfnuður ríkja en ekki misskipting og ójöfnuður þar sem borin er virðing fyrir öldruðum en þeir ekki afskrifaður þjóðfélagshópur þar sem börn eru boðin velkomin í heiminn þar sem frumkvæði og sköpunargleði fólks er virkjuð en ekki framið óafturkræf náttúruspjöll til að selja orkuna fyrir slikk til amerískra auðhringa það eru ef til vill einhverjir sem kalla mig draumóramann en ég er ekki sá eini og einn daginn munu fleiri ganga í lið með okkur og heimurinn verða sem einn verið þið velkomin í hópinn